Signor Presidente, onorevoli colleghi, la crisi Ucraina, la crisi nel Medio Oriente dimostrano che l'Europa non può più aspettare per ridurre la dipendenza dai fornitori esterni. A sessant'anni dalla Comunità economica del carbone e dell'acciaio siamo ancora importatori per metà del nostro fabbisogno, una dipendenza che ci spinge verso la recessione e che ci paralizza nella gestione delle instabilità politiche e geostrategiche, una schiavitù, in poche parole. Ben venga dunque un'unione che persegua la garanzia di costi accessibili, riduca le emissioni e sfrutti le nostre risorse. Perché le nostre risorse ci sono, su fonti alternative per cui va incentivata la ricerca e l'innovazione. Bisogna però incentivare anche le infrastrutture intelligenti con un nuovo target di reindustrializzazione che si avvalga di maggiori risorse anche, penso, ad esempio nell'ambito di Horizon